Wenn bis 2050 eine 80 ige Emmissionssenkung anvisiert wird, wobei der Verkehrsbereich wohl nur 60 schaffen würde, müsste die Energieproduktion quasi CO frei erfolgen. Nun wissen wir alle, dass einer der großartigsten PR Gags in der EU jener ist, über den Umweg der CO Reduktion Atomkraftwerke als umweltfreundlich anzupreisen.

Und nach wie vor werden deutlich fallende Kosten für Atomtechnologien angenommen, indem Kosten für Endlagerung, ganz zu schweigen von jenen atomarer Unfälle, unter den Tisch gekehrt werden. Bestenfalls gibt es als Beruhigungspille AKW Stresstests, die keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen. In Summe verwundert es also wenig, dass beim Energiefahrplan die erneuerbaren Energien nicht gut wegkommen. Nicht zuletzt wird in den letzten Jahren auf EU Ebene ungeniert Druck gegen die Förderung erneuerbarer Energien gemacht. Und das sollten wir alle gemeinsam ablehnen!